Hablan de brotes de gripe y declaran una situación de emergencia. Pero donde está la situación de emergencia es en los Balcanes, es en Grecia, es en Rumanía, es en la República Checa, es en varios sitios de Serbia, donde miles y miles de refugiados han pasado las Navidades en una auténtica ola de frío física y moral, abandonados por los otros Gobiernos de la Unión, que no han asumido sus responsabilidades en el trato humano con quienes llegan a nuestras fronteras. Se trata de darles una ayuda de emergencia —alimentos, habitación, cuidados médicos, ayuda legal, ayuda de todo tipo—, pero se trata también de poner en marcha un plan a medio y largo plazo, lo que se llama un winterization plan